Señor Presidente, la crisis financiera ha deteriorado significativamente las finanzas públicas. La contribución del sector de los servicios financieros para paliar este deterioro es uno de los compromisos alcanzados en la Cumbre del G20 celebrada en Pittsburgh en septiembre de 2009. Sin esta contribución no existirá una salida justa a la crisis quien contamina, paga. Un impuesto de estas características debe ser parte de una agenda para el crecimiento y el empleo en Europa.

Desde una perspectiva más amplia, los impuestos son el precio de la civilización. Todos los que participan y obtienen ventajas de ella tienen que asumirlos. El sector financiero también debe asumir sus responsabilidades fiscales.

Dicha exención solo tiene sentido para evitar la doble imposición cuando se trata de operaciones directamente ligadas a la economía real, como los servicios de pago o el crédito, pero no para el comercio de productos meramente financieros. Es hora de eliminar este privilegio y de evitar que las cargas fiscales recaigan sobre el resto de la industria y sobre los ciudadanos que no consumen productos y servicios financieros. Desde la Resolución de marzo de 2010, en el informe Guerrero, que incluía una de mis enmiendas, ésta ha sido la posición del Parlamento Europeo, y conseguir una auténtica tasa internacional que contribuya al logro de los Objetivos del Milenio y al desarrollo global.